Dámy a pánové, děkuji za debatu, která podle mého názoru byla mimořádně důležitá a hluboká. Je samozřejmě jasné, že rodina a i dětství procházely řadou změn v historickém období. Například středověk naprosto nerozeznával dětství jako fázi, děti byly chápány jako malí dospělí a dá se konstatovat, že v podstatě koncepce dětství se vyvíjí v době osvícenství, v době Jeana Jacquese Rousseaua a jeho novely Emil. Čili z tohoto hlediska je nutné vždy brát v úvahu, že rodina souvisela se společností a společnost samozřejmě souvisela s rodinou.

Přesto všechno současná debata i na neformálním jednání ministrů práce a sociálních věcí vyzněla tak, že barcelonská kritéria jsou relevantní pro současnou dobu a že je správné je dále sledovat. Chci také zdůraznit, že obsahem barcelonských kritérií není vnutit komukoliv jedno jediné řešení nýbrž poskytnout reálnou volbu, reálnou volbu pro rodiče. Protože, dámy a pánové, v debatě to zaznělo také velmi podstatně a myslím, že v tom posledním příspěvku to bylo velmi zřetelné skutečně hodnotní a milující rodiče mají samozřejmě velkou schopnost rozeznat, jak se v daném okamžiku, v dané rodinné fázi, v dané situaci rozhodnout tak, aby to bylo ke prospěchu jejich dítěte. A proto si myslím, že je dobré prostor pro volbu otevřít i prostřednictvím barcelonských kritérií. Pokud jde o to, jakým způsobem Komise podporuje barcelonská kritéria, je to možné prostřednictvím strukturálních fondů. V nové perspektivě je to výslovně možné poprvé, dříve to bylo technicky možné, ale cesta byla poněkud zastřená a komplikovaná, čili tato možnost je otevřená. Komise také samozřejmě sleduje vývoj barcelonských kritérií, stejně tak jako může pomocí předávání dobrých praktik a dobrých přístupů usnadňovat řešení pro jednotlivé členské státy. Dámy a pánové, myslím si, že barcelonská kritéria v žádném případě nejsou v rozporu se zájmy dítěte a chtěl bych zdůraznit to, co padlo z mnoha úst, že kritéria jako taková jsou z hlediska kvalitativního jistě určitý přístup k věci, ale že v žádném případě

Stejně tak je samozřejmě jasné, že základní rozhodování musí vždy zůstat u rodičů a musím říci, že já osobně, konec konců i na základě svých vlastních jednoduchých rodičovských zkušeností, rodičům věřím.